Il me paraît évident qu'un certain nombre de nos enfants, en fonction de leur statut familial, en fonction du statut financier de leurs parents, ne sont pas favorisés par rapport à leur cursus scolaire et que la crise économique a évidemment amplifié très sérieusement ce phénomène. Cela dit, tant le Conseil que la Commission l'ont bien compris puisque nous avons adopté, vous le savez, ensemble, cette stratégie 2020 qui mêle à la fois le développement économique, la recherche au développement, la qualité de notre enseignement mais aussi la lutte contre la pauvreté.

Je veux un peu revenir sur les compétences clés parce que c'est un sujet important. Les conclusions que la Présidence belge soumettra pour adoption au Conseil de novembre viseront un certain nombre d'objectifs.

C'est aussi une analyse de l'efficacité des stratégies actuelles au niveau national afin de disposer d'une source de données susceptibles d'alimenter, comme on le disait tout à l'heure, la prise de décisions. Mais c'est aussi créer des projets pilotes menés entre les États membres qui sont volontaires et destinés à améliorer la compétence de base des jeunes Européens. C'est aussi, pourquoi pas, une utilisation plus efficace des instruments dont on dispose et qui sont pertinents, comme ceux qui font partie de la méthode ouverte de coordination, le programme pour l'éducation, la formation tout au long de la vie ou le septième programme cadre pour la recherche et le développement technologique. Voilà un certain nombre d'objectifs que nous mènerons sous Présidence belge et que ne manqueront pas de reprendre les Présidences suivantes, et notamment la Présidence hongroise.